Frau Kommissarin, ich habe zwei konkrete Fragen an Sie.

Haben wir zur Kenntnis genommen, dass sich die politischen und ökonomischen Gewichte dieser Welt sehr stark nach Asien verschoben haben?

Zweitens Ihr Papier ist bemerkenswert.